hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um kjaramál flugvirkja með frumvarpi þessu til laga um kjaramál flugvirkja er lagt bann við verkfalli sem hófst síðastliðinn nótt og kveðið á um friðarskyldu milli deiluaðila eins og alþingi er kunnugt hafa samningaviðræður í kjaradeilu flugvirkja og icelandair h f staðið um nokkurt skeið og nú síðast með aðkomu ríkissáttasemjara þetta er í annað sinn á einum mánuði sem verkfall félagsmanna hjá flugvirkjafélagi íslands truflar samgöngur en í síðasta mánuði stóð verkfall félagsins aðeins í um átta klukkustundir áður en samningar tókust milli viðsemjenda þeir samningar voru síðan felldir í atkvæðagreiðslu félagsmanna flugvirkjafélags íslands þessi seinni lota samningaviðræðna hefur því miður ekki skilað árangri með nýjum kjarasamningi flugvirkjafélagið hóf boðað ótímabundið verkfall síðastliðnu nótt til að fylgja eftir kröfum sínu flugvirkjar hafa staðið fast á kröfum sínum um verulega hækkun launa sem eru úr öllum takti við launaþróun í landinu og samninga á almennum vinnumarkaði að ekki sé talað um opinbera geirann félaginu hafa verið boðnar sambærilegar eða meiri kjarabætur en samið hefur verið um við aðra launahópa við upplifum nú hæsta hlutfall atvinnulausra í áratugi og stórir hópar í samfélaginu hafa mátt þola launahækkanir og eða annars konar kjaraskerðingu staða flugvirkja er óvenjuleg að því leyti að ekkert atvinnuleysi er innan stéttarinnar og verkefnastaða góð svo fremi sem verkfallið hafi ekki neikvæð áhrif á hana það er ljóst að viðhaldsverkefni vegna kjaradeilunnar hefur nú þegar tapast úr landi og hætta er á að frekari verkefni tapist ef ekkert verður að gert þetta gerist á sama tíma og rekstrarumhverfi fyrirtækja er almennt mjög erfitt þau eiga undir högg að sækja og fjöldi starfa hafa tapast eða eru í hættu verkfall flugvirkja hefur og mun hafa í för með sér verulega röskun flugs bæði til og frá landinu enda er icelandair langstærsti flugrekandi landsins og burðarás fyrir íslenska ferðaþjónustu sem dæmi en efna flytur félagið um það bil fimm þúsund farþega á dag eða um þrjátíu og fimm þúsund farþega á viku verkfallið mun valda íslensku efnahagslífi verulegu tjóni þegar síst skyldi og mun raska starfi þúsunda einstaklinga of fyrirtækja um allt land sem byggja starfsemi sína á ferðaþjónustu og öruggum flugsamgöngum á tíma þegar rekstrarumhverfi allra fyrirtækja í landinu er mjög viðkvæmt einnig mun það hafa mikla röskun í för með sér fyrir almenna flugfarþega

samkvæmt stöðugleikasáttmálanum náðu aðilar á almenna vinnumarkaðnum samkomulagi um að framlengja kjarasamninga til loka nóvember tvö þúsund og tíu með þessu frumvarpi er lagt til að svo verði gert með frumvarpinu er ekki verið að grípa inn í það samkomulag enda hefur frumvarp ekki bein áhrif á innihald kjarasamnings eða kollvarpar með öðrum hætti þeim grunni sem kjarasamningar byggja á með frumvarpinu er frekar verið að treysta forsendur stöðugleikans með friði

í gærkvöldi og brýnt er að bregðast við til að forða tjóni og neikvæðum áhrifum kjaradeilunnar á efnahagslíf þjóðarinnar atburðir helgarinnar það er eldgos í eyjafjallajökli renna enn styrkari stoðum undir nauðsyn þess að fullar samgöngur séu tryggðar til og frá landinu virðulegi forseti ég tel ekki þörf á að hafa fleiri orð um þetta frumvarp og legg til að frumvarpinu verði að lokinni umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar þingsins